Domnule președinte, dacă tot am rămas la sănătate, voi continua cu sănătatea, pentru că, parafrazând un mare scriitor român, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Eu vă spun astăzi că dacă sănătate nu e, nimic nu e, așa că eforturile noastre financiare în viitorul cadru al Uniunii Europene ar trebui să se concentreze pe acest lucru.

Șase milioane de locuitori din Moldova au nevoie de spital regional de urgență, și am ajuns în Parlamentul European să cer acest lucru, să fie finanțată corespunzător sănătatea, pentru că am ajuns în situații de negândit în care un pacient este plimbat între spitale sau pe cerul Europei pentru că nu are soluția medicală adecvată. Vă cer astăzi în Parlamentul European să ne gândim la această unitate în diversitate și să facem tot ce este posibil ca și în aceste țări standardul european de calitate în sănătate să fie implementat și să avem spitale regionale de urgență și, bineînțeles, voi spune, în primul rând la Iași.